Le spectacle de la pendaison de Saddam Hussein n'a en rien été un moyen d'atténuer cette violence. Au contraire, il a exacerbé les tensions dans ce pays. Vous savez que le combat de l'Union européenne contre la peine de mort est un combat incessant. Nous pensons, en ayant aboli la peine de mort en Europe, avoir contribué à faire un pas en avant dans le progrès de l'humanité.

Non pas à cause de la personnalité de Tarek Aziz, qui était pourtant, et je l'ai très bien connu, une personnalité remarquable, embarqué hélas dans un système totalitaire. Mais je pense et je le dis à titre personnel qu'il a fait, spécialement au dernier moment, des efforts majeurs pour tenter d'ouvrir son pays.

C'est pourquoi je demande à mes collègues de voter cette résolution qui comprend aussi une partie sur la persécution des chrétiens d'Iraq, à laquelle je souscris.